Vamos a situar dónde está el debate.

Yo creo que es algo muy importante y es un avance. Hay que evitar las duplicidades de esfuerzo y garantizar al mismo tiempo que se actúe de forma coherente y eficiente y que se desarrollen sinergias. Creo que va a ser buena esta colaboración entre las tres Agencias para la seguridad marítima, para evitar algo tan importante como es la trata de personas, para los retos migratorios, para la atención humanitaria y, por supuesto, para la pesca ilegal.